frú forseti fleiri nemendur hefja bóknám eftir grunnskóla en verknám en um þrjátíu prósent grunnskólanemenda fara beint í iðnnám meðan að sjötíu prósent fara beint í bóknám

ég held því að við þurfum að efla náms og starfsráðgjöf bæði á grunnskóla og framhaldsskólastigi til þess að nýta tíma og peninga bæði nemenda og skólanna sjálfra betur starfsnámsnefnd svokölluð skilaði menntamálaráðherra hæstvirtur góðri skýrslu í júní síðastliðnum þar sem bent er á leiðir til að jafna stöðu bóknáms og verk og tæknináms með heildarendurskipulagningu framhaldsskólastigsins einnig er þar bent á mikilvægi þess að verk og tækninám fái að þróast í takt við atvinnulífið og lagt til að meiri áhersla verði lögð á starfsmiðað framhaldsskólanám á háskólastigi þar sem úrval slíkra námsbrauta er afar takmarkað hérlendis og stutt hagnýtt nám sem sniðið er að þörfum atvinnulífsins er lítið sem ekkert tengsl skólanna við atvinnulífið eru því mjög lítil og framþróun þar með nemendur sem hafa hug á að efla sig á þessu sviði verða að sækja sitt nám erlendis og hluti þeirra kemur svo til baka flestir eru sammála um að þrátt fyrir mikla uppbyggingu starfsmenntunar á framhaldsskólastiginu hafa bæði þarfir atvinnulífsins og nemendanna fyrir hagnýtt framhaldsnám á háskólastigi setið eftir ég spyr því ráðherra um framhaldsvinnu þessarar nefndar hvað varðar þær tillögur sem fram eru komnar það eru athyglisverðar tillögur sem starfsnámsnefnd leggur til í skýrslu þá sem vitnað er til en þar er lagt til að heildarendurskipulagning taki mið af viðtökumiðuðu námi þar sem háskólarnir hafi aðkomu að stefnumótun í framhaldsskólum og atvinnulífi í háskólum hins vegar verður slík framþróun ekki í skólakerfinu nema til komi aukið fjármagn hins opinbera það fjárlagafrumvarp sem liggur fyrir þessu þingi finnst mér að einhverju leyti vera skref aftur á bak í þessum efnum mér finnst þær tillögur sem þarna liggja fyrir einnig ekki í takt við þær áherslur sem mér finnst að ríkisstjórnin hafi beitt sér fyrir hvað varðar verk og tækninámið fjárlaganefndin og menntamálanefnd hafa fjallað um málið og ríkir þar samhugur um málið þar sem menn

tilbúinn til þess að beita sér fyrir því að koma þessum málum til betri vegar